frú forseti ég mæli hér fyrir tveimur frumvörpum annars vegar er um að ræða frumvarp til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt með síðari breytingum á þingskjali áttatíu og tvö og hins vegar um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki sem er frumvarp til sérlaga á þingskjali áttatíu og þrjú eins og heyra má er hér annars vegar um að ræða frumvarp til nýrra laga um stuðning eða stuðningsumhverfi við nýsköpunarfyrirtæki og hins vegar frumvarp til laga um nauðsynlegar breytingar á ákveðnum þáttum laga um tekjuskatt sem gera þarf samhliða frumvörp þessi eru þar af leiðandi samhangandi og eðlilegt að þau séu rædd saman hér er að finna tillögur sem miða að því að bæta samkeppnisskilyrði og starfsumhverfi nýsköpunarfyrirtækja en bætt umhverfi sprota og nýsköpunarfyrirtækja er eitt af stefnumálum ríkisstjórnarinnar verði frumvörp þessi að lögum má vænta þess að

geti leitt til þess að störfum í rannsókn og þróun innan íslenskra fyrirtækja fjölgi umtalsvert og það er fyrir utan að sjálfsögðu megintilganginn að skapa hér hagstæð skilyrði og hvetja til er ætlað að vera hvati fyrir nýsköpun og þróun bæði í nýjum sem og

þeir lögaðilar sem einir teljast falla undir ákvæði frumvarpsins um stuðning við nýsköpun verða aðilar sem hlotið hafa staðfestingu rannsóknamiðstöðvar íslands það er rannís og skattaframkvæmdin mun verða í höndum embættis ríkisskattstjóra frumvörpin ganga út á tvíþættar aðgerðir til að styðja við nýsköpun í íslensku atvinnulífi sem báðar stefna að sama marki en með ólíkri framkvæmd og útfærslu því fyrsta lagi er lagður til beinn stuðningur í formi skattfrádráttar vegna rannsóknar og þróunarverkefna hjá nýsköpunarfyrirtækjum sem fengið hafa þar til bæra viðurkenningu af rannís þessi skattfrádráttur reiknast sem ákveðið hlutfall eða fimmtán prósent af raunverulegum rannsóknar og þróunarkostnaði óháð færslu hans í bókhaldi þannig skiptir ekki máli hvort umræddur kostnaður er gjaldfærður strax og hann fellur til eða er eignfærður og gjaldfærður síðar réttur þessi mun standa öllum fyrirtækjum til boða sem fengið hafa staðfestingu hjá rannís og verður kostnaður vegna rannsókna og þróunar að nema að lágmarki tuttugu milljónum króna á ári til að réttur skapist hámark styrkhæfs kostnaðar eru fimmtíu milljónir króna á ári eða sjötíu og fimm milljónir króna ef um aðkeypta þjónustu er að ræða það þýðir að styrkur hvers fyrirtækis getur orðið á bilinu þrjú til ellefu milljónir króna á ári gert er ráð fyrir því að skattyfirvöld meti réttmæti kostnaðarliða á grundvelli þess sem almennt gildir um rekstrarkostnað og sjái um ákvörðun hins sérstaka frádráttar frá skatti við álagningu opinberra gjalda sé skattfrádrátturinn hærri en nemur álögðum tekjuskatti er mismunurinn greiddur út til viðkomandi fyrirtækis sé tekið mið af reynslu norðmanna og reynslu tækniþróunarsjóðs er ekki óvarlegt að ætla að fjöldi samþykktra nýsköpunarverkefna gæti orðið á bilinu hundrað til hundrað fimmtíu á ári og að meðalstærð verkefnis verði þrjátíu fjörutíu milljónir króna miðað við þær forsendur næmi stuðningurinn fjögur hundruð fimmtíu til sjö hundruð fimmtíu milljónum á ári væntanlega eitthvað lægri fjárhæð fyrsta árið en færi hækkandi annað og þriðja árið og næði síðan ákveðnu jafnvægi því öðru lagi er um að ræða frádrátt frá skattskyldum tekjum vegna fjárfestinga manna og lögaðila í nýsköpunarfyrirtækjum gert er ráð fyrir að frádrátturinn muni hvetja menn og lögaðila til slíkra fjárfestinga og um leið aukist eigið fé nýsköpunarfyrirtækja enda er miðað við að um viðskipti með nýtt hlutafé sé að ræða gera má ráð fyrir að aukning eigin fjár leiði til þess að nýsköpunarfyrirtækjum bjóðist betri möguleikar á lánsfjármörkuðum fjárfestar öðlast þannig heimild til frádráttar frá skattskyldum tekjum vegna kaupa á hlutabréfum í viðurkenndum nýsköpunarfyrirtækjum sem ætti að virkja hvetjandi og auka áhuga þar á í frumvarpinu er lagt til að einstaklingar geti varið allt að þrjú hundruð þúsund króna árlega til hlutafjárkaupa í nýsköpunarfyrirtækjum sem myndi frádrátt frá tekjuskattsstofni þeirra og er sú fjárhæð tvöföld hjá hjónum sé við það miðað að þúsund einstaklingar og sami fjöldi hjóna fjárfesti samkvæmt hámarksfjárhæð í slíkum bréfum eða samtals um níu hundruð milljóna króna lækkar tekjuskattur þessara aðila um tvö hundruð til tvö hundruð fimmtíu milljónir króna og tekjur ríkissjóðs samsvarandi jafnframt lækka tekjur sveitarfélaga í formi útsvars um liðlega hundrað milljónir króna miðað við framangreindar forsendur nemur stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki í þessu formi því um þrjú hundruð til þrjú hundruð fimmtíu milljónir króna þá er lagt til að lögaðilar geti fjárfest fyrir allt að fimmtán milljónir króna árlega í slíkum bréfum sem samhliða veiti þeim rétt til frádráttar frá tekjuskattsstofni sé gengið út frá þeim forsendum að tvö hundruð fimmtíu lögaðilar nýti sér þennan rétt árlega það er kaupi hlutabréf í nýsköpunarfyrirtækjum fyrir þrjú og hálft til fjögurra milljarða króna gæti það lækkað tekjuskattsgreiðslur þeirra um nálægt fimm hundruð milljóna króna á ári þegar allt er lagt saman gæti ríkisaðstoð í formi þeirra skattívilnana sem áður er lýst því numið tólf hundruð til fimmtán hundruð milljóna króna auk þess sem stuðningur sveitarfélaga í formi lægra útsvars næmi liðlega hundrað milljónir króna þá er ótalinn sá stuðningur sem fram kæmi sem aukið hlutafé til viðkomandi nýsköpunarfyrirtækja frá einstaklingum og fyrirtækjum í stað lánsfjár verði frumvörpin að lögum en áhrif þess munu fyrst koma fram við álagningu opinberra gjalda á árinu tvö þúsund og ellefu hafa ber þó í huga að erfitt er að meta af einhverri nákvæmni beinan kostnað ríkissjóðs af umræddri ríkisaðstoð við nýsköpunarfyrirtæki þær fjárhæðir sem hér hafa verið nefndar eru mikilli óvissu háðar og er þeim fyrst og fremst ætlað að gefa lauslega hugmynd um möguleg áhrif af tillögum frumvarpanna hér hefur einungis verið horft til þeirra útgjalda sem opinberir aðilar kunna að verða fyrir með beinum hætti verði frumvörpin að lögum markmið stjórnvalda með slíkum stuðningi er vitaskuld að stuðla að verðmætaaukningu í íslenskum þjóðarbúskap með sköpun nýrra atvinnutækifæra og fjölgun starfa sem ella hefðu ekki orðið til sú verðmætasköpun mun án efa leiða til aukinna skatttekna bæði beinna og óbeinna til langrar framtíðar sem búast má við að geri gott betur en að vega upp beinan kostnað af þeirri ríkisaðstoð sem efnt kann að ver a til í þessu sambandi hver nettóáhrifin verða til lengri tíma litið á afkomu ríkissjóðs sveitarfélaga og þjóðarbúsins alls er útilokað að meta í fjárhæðum á þessu stigi það er þó alveg ljóst að í þessu tilviki mundu væntanlega flestir fagna því að umfangið yrði frekar meira en minna samanber það sem hér hefur áður verið sagt að enginn vafi er á að hið opinbera ríki sveitarfélög og þjóðarbúið allt fær það margfalt til baka í fyrstunni í formi þess að það skapast störf ekki síst fyrir vel menntað fólk sem nú er margt án atvinnu við okkar aðstæður þar með byrja strax að myndast verðmæti í formi starfa og verkefna sem gefa af sér í þeim skilningi þó að aðalávinningurinn sér

atvinnuuppbyggingu og verðmætasköpun til lengri framtíðar litið ég leyfi mér því að nota þetta tækifæri og hvetja til dáða alla þá sem eru með áform á prjónunum í þessum efnum og ég veit að þau eru mörg eftir þessum frumvörpum hefur lengi verið beðið og ég er sannfærður um að það

og sprotafyrirtækja sem vaxa úr grasi sem og innan starfandi fyrirtækja þar sem rannsóknar og þróunarvinna er umtalsverð það er því ástæða til að hvetja til þess að tækifæri og möguleikar sem frumvörpin fela í sér verði þau að lögum verði nýtt jafnvel þó að í fyrstunni líti svo út sem með því verði ríkið af nokkrum tekjum reyndar eru það ekki tekjur sem eru í hendi og fyrst og fremst er hér verið að veita afslætti vegna aukins umfangs starfsemi á þessum sviðum sem eins og áður sagði mun skila sér með margvíslegum hætti til baka stað þessu sögðu frú forseti legg ég til að frumvörpunum verði vísað til háttvirtrar efnahags og skattanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari ég held að það sé eðlilegast að frumvörpin fylgist að og þar sem megininntak þeirra er skattalegs eðlis sé eðlilegast að fela efnahags og skattanefnd að hafa forræði á málinu